Vidim moškega, starega nekje trideset do petintrideset let. Njegovi lasje so temni, ima rahlo štrleča ušesa, njegov nos je srednje raven, ima tudi precej polne ustnice, dokaj košate obrvi, njegove oči so modre, brada je rahlo poraščena, oblečen je v črno majico. Lahko bi rekli, da se rahlo smehlja. Vidim moškega, za katerega domnevam, da je fuzbaler. Njegov obraz je zelo prepoten, ima srednje dolge lase, ki mu padajo na obraz. Njegove oči so zelo temne. Polne ustnice ima preznojene, na njegovi bradi lahko vidimo krajše postriženo bradico. Tudi njegove obrvi so košate, ušesa se zelo rahlo vidijo. Pred sabo vidim igralca, ki mi je zelo všeč. Poznam ga v vlogi doktor Whoja. To je znanstvenofantastična serija, v kateri je ta igralec s temnimi očmi, zelo ravnim nosom, krajšo brado in lepo oblikovanimi ušesi zelo znan. Njegovi lasje so srednje rjavi in ima zelo prodoren pogled. Pred sabo vidim zelo privlačno žensko. Njene oči so srednje modre, ima tanjše, lepo oblikovane obrvi, lep raven nos in srednje polne ustnice. Njena barva las je srednje oranžna z rahlim zlatim leskom. Nosi krasne, viseče, dolge uhane. Vidim mlajšo žensko, ki se zelo lepo smeji. Njene oči se bleščijo in so lepe modre barve. Ima srednje goste obrvi, lepe, dolge lase, močne, svetlo rjave s pridihom zlate in krasno porcelanasto polt. Vidim moškega, ki ima rahlo eksotičen videz. Njegova polt je rahlo rjava. Njegovi zobje so beli, obkroža ga nekakšen zelen suknjič, na glavi ima zelo vpadljiv klobuk, v njegovem desnem ušesu vidim pretirano velik uhan. Njegove obrvi so zelo urejene, izgleda rahlo naličen, njegov nos je izrazit, malo večji. Vidim tudi njegova usta, zgornjo ustnico ima precej tanjšo kot spodnjo ustnico. Vpadljiva pa je tudi njegova pristrižena brada. Sicer ima ta moški temnejše obrvi in temno brado. Njegovi lasje se skorajda ne ne vidijo, razen njegovi manjši zalizci ob strani. Vidim starejšo gospo. Čeprav ima mnogo gubic, so njene oči zelo bistre, jasne in njen pogled je usmerjen nekam v daljavo. Njen nos je srednje izrazit, ima rahlo naličene ustnice ter zelo malo naličene oči. Obrvi se je skorajda ne vidijo, toda te obrvi so rahlo začrtane. Ima zelo lepe močne in zelo goste, za njeno starost, lase, ki so bele barve. Gospa nosi bel šal s črnimi pikami. Oblečena je v črn kostim. Vidim moškega, ki je zelo lepe rjave barve. Podton je rahlo oranžen. Njegovi zobje so zelo, zelo beli. Ima temne oči in zelo temne obrvi. Las nima. Vidim lepo pristriženo bradico ter nekoliko bolj izrazita ušesa. Na sebi nosi belo srajco in krasen bež suknjič. Vidim mlajšega moškega, lahko bi bil star petindvajset ali trideset. Njegov nos je raven, njegov obraz je v obliki ovala. Ima rahlo štrleča ušesa, malo poraščeno brado, polne ustnice, goste obrvi ter zelene oči. Njegova frizura je nekoliko bolj moderna, rahlo je razmrščen, ter ob ušesih nekoliko bolj urejena. Vidim moškega, ki ima zelo lep nasmešek, zelo bele zobe. Njegov nos je rahlo špičast, ima rahlo priprte oči, njegove oči so zelo temne, še temnejše so njegove zelo goste obrvi. Ima temne lase, ušes se skorajda ne vidi, oblečen je v belo srajco in črn suknjič, nosi nekakšno ogrlico okoli svojega vratu. Njegova polt je zelo, zelo svetla.